Das geht nicht!

Das geht meiner Meinung nach nicht!

Wer so viele Stimmen verloren hat wie die CSU und meine Partei, der muss natürlich für Aufmerksamkeit sorgen.

sind ein Resultat der Restituierung der deutschen Medien nach der Enteignung durch die Nazis und die Kommunisten in der DDR. Auf diese Medienbeteiligung sind wir deutschen Sozialdemokraten stolz! BRK